Wat is er mis met een evenredige verdeling van verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen? Waar het voor mannen een gegeven is, moeten we het voor vrouwen kwantificeren in cijfers. We zeggen tegen vrouwen jullie zijn goed, maar niet meer dan 33 Wij willen gelijke kansen, ook aan de tafels bij de raden van bestuur. En voor de lidstaten die niet willen meewerken, regel het dan ook echt cijfers liegen niet, en jullie zijn er nog niet. De coronacrisis laat zien hoe onmisbaar het leiderschap en de inzet van vrouwen in de frontlinie maar ook op topposities is. Meer dan ooit is duidelijk geworden dat we aan tafel nodig zijn, maar niet op de stoel aan die tafel worden benoemd. Jonge vrouwen die nu opgroeien in Europa hebben rolmodellen nodig, rolmodellen die hen laten zien dat zij ook de top kunnen bereiken. Maar ze moeten er ook op vertrouwen dat er genoeg vrouwelijke leiders zijn die hun toekomst veiligstellen. Het stelselmatig uitsluiten van vrouwen in topposities binnen bedrijven die dagelijks van invloed zijn op onze toekomst, is ronduit dom. In de Europese Unie maken wij er een belangrijk speerpunt van gelijkheid tussen man en vrouw. Maar de lidstaten zijn bang bang om nationale politieke partijen tegen het verkeerde been te schoppen, bang om zogenaamd kiezers te verliezen en bang om naar de eigen volksvertegenwoordiging in de EU te luisteren. Dat allemaal over de rug van vrouwen. De economische positie van vrouwen verbeteren en de invloed van vrouwen vergroten kan door akkoord te gaan met de richtlijn Women on Board.